Signora Presidente, ringrazio di cuore il Parlamento e gli onorevoli Creutzmann e Rübig per il contributo che hanno dato, perché il compromesso raggiunto sul programma COSME dimostra, in questo particolare momento di crisi economica, che le Istituzioni

COSME contiene un pacchetto dedicato al venture capital che è un sistema troppo poco utilizzato in Europa, mentre dà ottimi risultati in altre parti del mondo, in modo particolare negli Stati Uniti d'America.

scelte, a volte clientelari, che non producono alcun effetto concreto.

È in questa filosofia, io credo, che si inserisca il pacchetto COSME, che contribuirà anche all'implementazione del piano d'azione Imprenditoria 2020. Ho molto apprezzato l'interesse dimostrato dal Parlamento su questo tema.

Io mi auguro che tutti i paesi dell'Unione europea utilizzino il sistema duale adottato in Germania e Austria, che permette ai giovani, una volta terminata la scuola, di disporre già di una profonda conoscenza del mondo del lavoro, non soltanto teorico ma anche pratico. Per rispondere alla prima delle domande poste nell'interrogazione dell'onorevole Rübig, vorrei precisare che il piano d'azione sarà incorporato all'interno dell'implementazione dello Small business act e che la Commissione ha già pianificato le modalità per coordinare le due iniziative, evitando il più possibile duplicazioni di interventi da parte degli Stati membri.

Per questo, su proposta della Commissione, il Consiglio Competitività del maggio 2011 ha indicato gli obiettivi di tre giorni e 100 euro per aprire un'impresa. Per arrivarci bisogna ridurre gli oneri delle imprese, il che significa prima di tutto legiferare meno e meglio a tutti i livelli. Attraverso il programma REFIT, i servizi della Commissione hanno creato una mappa di tutta la legislazione dell'Unione per individuare gli oneri, le lacune e le misure inefficienti o inefficaci. Il programma, che segue la nostra consultazione sulle dieci legislazioni che pesano di più sulle imprese, è un'iniziativa decisiva per ridurre l'impatto della legislazione sulla competitività delle imprese. I cittadini e le imprese quindi potranno beneficiare direttamente di questo programma.

Vi assicuro che dopo l'approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio, la Commissione è pronta a proseguire con una rapida implementazione del programma COSME che ripeto consideriamo di straordinaria importanza e che stiamo già valorizzando nella sostanza con le missioni per la crescita che sto organizzando in giro per il mondo. Sono reduce dalla missione in Vietnam, Myanmar e Thailandia, dove promuoviamo la capacità imprenditoriale delle piccole, medie e grandi imprese della nostra Unione per fare politica industriale. Sono missioni che stanno ottenendo grande successo, perché attraverso il Servizio esterno dell'Unione europea e presso le ambasciate del Servizio esterno, già esistono help desk per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Cito soltanto un dato durante la missione in Cina, l' help desk dell'ambasciata del Servizio esterno dell'Unione europea ha organizzato circa